Voiam să fac o explicație în legătură cu votul pe care l am dat la propunerea primă făcută de dl Schultz